Su frase para la historia ha sido No puedo cambiar de sexo a corto plazo. Le recomendaría que no hiciese usted broma sobre estas cosas, y si no, pregúntele a su amigo Cañete sobre las consecuencias. Pero yo voy a retomar la broma para transmitirle una impresión le veo a usted flojo en lecturas feministas, señor Juncker. Si hubiera leído usted a Simone de Beauvoir, sabría usted que el género es una construcción cultural

Le hago una propuesta performativa, señor Juncker ¡venga usted vestido de mujer la próxima vez al Parlamento Europeo y convenza al señor Cañete de que haga lo mismo! Es lo más radical que van a poder hacer ustedes porque, a la vista de su discurso y a la vista de su documento, esperar algo de su Comisión es como esperar a Godot.